Fínsko je krajina, ktorá sa nachádza v recesii, ktorá musí bojovať so svojimi problémami, ktorá musí robiť svoje reformy a hlavne nevyrábať deficity. Európska únia je zadlžená po uši a buď teda začneme poriadne hospodáriť a potom sa môžeme hrať na záchrancov a zachraňovať iné krajiny, ale pokiaľ robíme dlhy a stále viac dlhov a stúpa stále viac celkový dlh, tak prestaňme sa hrať na hrdinov a zachraňovať všetky krajiny naokolo.